virðulegi forseti hér hefur verið tekið út af dagskrá mál þrjú hundruð og tíu staðgöngumæðrun á fundi þingflokksformanna fyrr í dag náðist um það samkomulag að málið yrði tekið út af dagskrá á þessu þingi en tekið til umræðu og þinglegrar meðferðar sem allra fyrst á haustþingi þess má geta að háttvirtur þingmaður birgitta jónsdóttir var með okkur á þeim fundi og er aðili að þessu samkomulagi þó hún hafi þurft að víkja af fundi nú fyrir nokkru hér erum við að tala um afar umdeilt og viðkvæmt mál sem snertir grunngildi lífsins og afar sterkar tilfinningar margra þess vegna þurfum við að ræða málið sérstaklega vandvirknislega og málefnalega til þess gefst ekki tími á þessu þingi svo gefa þarf því þann tíma sem þarf strax á nýju þingi ég held að fjölbreytilegar umræður hér á þingi geti verið mikilvægt innlegg inn í þá grundvallarumræðu sem fer fram í samfélaginu um staðgöngumæðrun tökum þá umræðu á haustþinginu svo í framhaldinu megi greina málið áfram á vegum ákveðinna aðila stjórnarráðsins fræðasamfélagsins og fleiri aðila umræðan verður að mótast af virðingu fyrir mismunandi skoðunum

tökum umræðuna í haust með jákvæðum huga iðkum þar rökræður af bestu gerð um grunngildi lífsins mannréttindi kvenfrelsi og lífsgæði